Panie premierze! Bardzo dziękuję za pana pełne odpowiedzialności wystąpienie.

Jest pan premierem kraju, w którym funkcjonuje najlepszy europejski, a powiedziałabym nawet światowy, system edukacyjny. Spodziewałam się, że bardzo dużo miejsca poświęci pan edukacji i, mimo że jest to kompetencja państw członkowskich, zaproponuje pan implementację fińskiego systemu edukacyjnego, który dzisiaj najlepiej przygotowuje swoich młodych obywateli do nieprzewidywalnej przyszłości zawodowej. Unia Europejska w oczach świata jest organizacją, dla której najważniejszy jest kapitał społeczny. Czy zatem w dobie robotyzacji i sztucznej inteligencji właśnie temat przygotowania europejskiego społeczeństwa do zachodzących zmian nie powinien być priorytetem fińskiej prezydencji? Czy Europejczycy przynajmniej w czasie fińskiej prezydencji nie mogliby się uczyć od najlepszych?